og koma þeim og ræða þær hér á alþingi í því umróti sem orðið hefur í kjölfar hrunsins hefur það verið skoðun margra að það þurfi að taka þetta hlutverk af alþingi og það þurfi að setja á sérstakt þing til að fjalla um stjórnlög sem síðan eigi að koma með þá afurð til alþingis og alþingi eigi að ræða það með vísan til þess sem ég hef áður hér sagt um stöðu alþingis og mikilvægi þess að efla alþingi er það alveg eindregið mín skoðun að ef alþingi ætlar sér að endurvinna það traust sem margir halda og telja að alþingi hafi tapað vegna þessa hruns sem hér hefur orðið og kannski vegna ýmissa annarra hluta vegna ég get sagt vegna þeirra atburða sem nú eru uppi í þjóðfélaginu til dæmis þá er það alveg eindregið mín skoðun að alþingi endurheimtir ekkert traust í landinu ef það ætlar að afsala sér grundvallarhlutverki alþingis sem er að breyta stjórnarskrá ef það er skilningur háttvirtur þingmaður þráins bertelssonar að þingmenn eigi núna að horfa í eigin barm og horfa til þess að vegur alþingis sé sem mestur held ég að það sé upplagt fyrir alþingismenn háttvirta að velta einmitt þessu fyrir sér hvernig eigum við að bregðast við því þegar það er skoðun stórs hluta alþingismanna að það eigi að vera aðrir en alþingi sem setji stjórnlög mér finnst þetta ekki vera ásættanleg niðurstaða ég vil að